Naša pracovná skupina len za posledných osem mesiacov navštívila takmer všetky členské štáty, kde je situácia Rómov mnohokrát skutočne veľmi komplikovaná.

Vidieť aj príklady, kde došlo k veľmi dobrej spolupráci na úrovni samosprávy s Rómami, ktorí v týchto osadách žili, a videli sme aj dobré príklady, kde sa aj lokálni politici skutočne snažili túto situáciu v prospech rómskeho etnika riešiť. Naším problémom je, že v našich spoločnostiach narážame a myslím teraz v tých členských štátoch, kde problémy s rómskym etnikom sú možno výraznejšie ako v iných členských štátoch aj na obrovskú mieru predsudkov. Predsudkov majoritnej časti spoločnosti, a preto verím, že súčasťou akéhosi akčného plánu, ktorý nám predložíte, pani komisárka, bude aj spôsob, ako sa vyrovnať s tou obrovskou mierou predsudkov väčšinovej spoločnosti, ako vysvetliť väčšinovej časti spoločnosti, že pomoc Rómom a ich inklúzia do spoločnosti